Meg szeretném köszönni az Európai Bizottság nyilatkozatát, mely hozzá lesz csatolva a most szavazásra kerülő, az Európai Unió és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság közötti megállapodás szövegéhez az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról.